Stellen Sie diese Frage heute europäischen Bürgerinnen und Bürgern, sagen viele, die EU sei ein Projekt des Neoliberalismus, des ungezähmten Wettbewerbs und vor allem im Interesse der Banken und großen Unternehmen. Soziale Rechte seien in den Hintergrund gerückt gegenüber Gewinnstreben und Profitmaximierung.

Denn genau der Streit um die Frage von Mindestlöhnen macht eines sehr deutlich dass wir in der Sicherstellung von sozialen Rechten und fairen Arbeitsbedingungen für alle EU Bürgerinnen und Bürger nach wie vor einen langen Weg vor uns haben. Die Debatte zeigt nämlich das Ungleichgewicht zwischen einem europäischen integrierten Binnenmarkt, auf dem EU weit Dienstleistungen angeboten werden können, und dem Fehlen europaweiter sozialer Mindeststandards, die für alle Bürgerinnen und Bürger gerechte Arbeitsbedingungen sicherstellen. Genau deshalb sollte die EU Kommission diese Debatte zum Anlass nehmen, endlich nachhaltige Vorschläge zu machen, wie gemeinsame soziale Mindeststandards im Transportsektor und darüber hinaus garantiert werden können. Wir als Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinnen und Bürger Europas sollten gemeinsam mit Gewerkschaften und Zivilgesellschaft dafür kämpfen, dass ein soziales und gerechtes Europa Wirklichkeit wird.